Madame la Présidente, Madame la Vice présidente, Madame Reding, merci d'être présentes et je remercie aussi le ministre, le Président du Conseil, présent à cette séance.

Des questions graves, mais visiblement pas assez aux yeux du premier ministre néerlandais pour en débattre avec nous. Pourtant c'est à cause d'un partenaire de sa majorité parlementaire que nous sommes obligés d'avoir en ce moment même ce débat. Au delà de la politique de la chaise vide, je regrette surtout que le premier ministre néerlandais refuse de prendre ses distances à l'encontre d'un site qui est raciste, violent et mensonger. Car, en premier lieu, il faut le dire, les travailleurs européens ne contribuent pas à l'économie néerlandaise. Partout en Europe, l'économie a bénéficié de la mobilité des travailleurs venus d'Europe centrale et orientale.

Mais au delà de l'économie, je pose surtout la question suivante quel est le message adressé par le premier ministre néerlandais, lorsqu'il refuse de condamner le site du PVV? Que le marché unique est uniquement celui des biens et des services, mais surtout pas des travailleurs, des hommes et des femmes? Qu'il y a les bons et les mauvais travailleurs, selon le passeport qu'ils détiennent? Le marché intérieur n'est pas à sens unique. Ses règles s'appliquent aux uns et aux autres. Elles s'appliquent aussi bien aux services, aux transactions financières et aux travailleurs. J'aime à le rappeler l'Europe, ce n'est pas juste un marché unique, c'est aussi et surtout une communauté de valeurs. Nous savons très bien que la discrimination, le racisme et la xénophobie ont conduit aux plus atroces pages de notre histoire. Il est parmi nous des collègues dont les parents, il y a soixante ans, se sont battus et ont péri pour la libération de l'Europe et des Pays Bas. Pouvons nous décemment rester silencieux, ne pas répondre à l'incitation à la haine de certains partis? Je prends simplement ce qu'a dit le philosophe irlandais Edmund Burke, à savoir que la seule condition au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens du bien.